Quiero agradecer el ambiente de colaboración entre todos los grupos políticos, porque la importancia de este informe requiere de un consenso, especialmente con vistas al próximo Noveno Programa Marco. En primer lugar, hay que saber —como ustedes reconocen— que Horizonte 2020 es el mayor programa de investigación con financiación pública del mundo, cuyo reto es dar respuesta a los retos sociales y económicos de la sociedad, por lo que su evaluación no puede más que comenzar reconociendo su acierto y su oportunidad. Un programa que nace bajo los objetivos de la Estrategia Europa 2020, especialmente condicionado por la situación de crisis económica y de desindustrialización de Europa, que confería un importante papel a la innovación, la mejora de la competitividad, el reforzamiento de las pymes. Todo ello desde la excelencia como prioridad, lo que ha permitido un efecto de apalancamiento de un euro sobre once.

confieren un nuevo paradigma al que dar respuesta y que debemos incluir. La ciencia debe servir para alcanzar una sociedad del conocimiento al servicio del interés de la ciudadanía, una sociedad sostenible e inclusiva en la que la comunidad científica y la industria son medios para alcanzar el fin último de una ciencia para y por la sociedad. En definitiva, para dar respuesta a estos retos sociales. No obstante —y es lo primero que hay que resaltar—, se hace necesario reforzar el compromiso de todos los actores de la Unión Europea con la investigación y la innovación.

los países más competitivos en investigación y en tecnología del mundo. Estos datos ponen de manifiesto esta disparidad y la necesidad —y este es el primer llamamiento— de que los Estados miembros y las regiones hagan un mayor esfuerzo en ID.

Pero necesitamos más centros excelentes. Una Europa más excelente necesita, además, centros excelentes y, por ello, las regiones infrarrepresentadas tienen que conseguir una mayor participación. También las ciencias sociales y humanas tienen que ser tenidas en cuenta y, por supuesto, se necesita una mejor definición del criterio de impacto. Para abordar las brechas entre las regiones, además de presupuesto, tenemos, entre otras medidas, que mejorar y hacer una realidad las sinergias. Para ello hay que reforzar el papel de la ID, pero también hay que revisar la normativa sobre las ayudas de Estado, armonizar la normativa de los Fondos Estructurales con el propio Horizonte 2020 y hacer que los Estados miembros cumplan el principio de adicionalidad entre fondos.

Necesitamos que las ciencias sociales y humanas estén mejor integradas, así como que tengan una dotación económica adecuada. Necesitamos el reconocimiento y la introducción de las capacidades investigadoras y de emprendimiento desde las etapas más tempranas, con un refuerzo del papel de los jóvenes investigadores, un retorno justo de lo público, así como mayor esfuerzo en la ciencia abierta, la separación de la defensa del programa de investigación y un mayor esfuerzo por parte de la industria...

señor presidente—, mayor inversión por parte de la industria, involucración en el acceso abierto y, sobre todo, valor añadido de sus proyectos.